Señora Presidenta, hemos querido apoyar con nuestro voto una idea muy clara ni explotación, ni exploración, con ninguna técnica, llámese o llámese como quiera, si no garantiza el cumplimiento de la normativa medioambiental, y si no respeta los rigurosos estándares de protección de los bienes ambientales. Europa necesita fuentes alternativas de energía, pero también está comprometida con un modelo de desarrollo sostenible. Las reservas de gas no convencional son hoy una oportunidad —es verdad— pero, para que Europa lidere la investigación y la aparición de tecnologías que permitan explotar este recurso sin poner en riesgo el medio ambiente, hasta que no se supere la tecnología conocida ni exploración, ni explotación.